Občania vo vojnou rozvrátenej krajine budú potrebovať základné potraviny, vodu a paradoxne aj pohonné hmoty. Budú potrebovať opraviť vojnou poničené byty, školy, nemocnice, vyrabované obchody. Budú potrebovať obnoviť verejnú správu, zaistiť občanom vnútornú bezpečnosť a postupne obnoviť aj štátnu moc. Po krvavom období neistoty nadchádza teda ťažké obdobie obnovy, počas ktorého bude potrebné líbyjskému obyvateľstvu opäť podať pomocnú ruku. Popri nevyhnutnej materiálnej pomoci orientovanej na zabezpečenie základných životných potrieb občanov bude treba pomôcť aj s budovaním slobodnej demokratickej spoločnosti a inštitúcií, ktoré preberú zodpovednosť za čestné a spravodlivé správanie líbyjského štátu. Musíme si teda uvedomiť, že naša pomoc líbyjskému ľudu bude musieť byť dlhodobá, ak nechceme ďalší osud tejto krajiny ponechať v rukách obchodníkov a dobrodruhov.